Frau Präsidentin! Jean Monnet wird der Satz zugeschrieben Wenn ich noch einmal mit der europäischen Integration beginnen könnte, dann nicht mit Kohle und Stahl, sondern mit Kultur. Und was wir heute gehört haben, das erinnert mich an die Politik, die Jean Monnet mit Kohle und Stahl gemacht hat, mit den Vorgaben, mit den Mittel und den Subventionen. Das kann man sozusagen übertragen auf die Kultur.